Európában a hagyományos szociális biztonsági rendszerek az alkalmazottak védelmét szolgálják, de nehezen alkalmazhatók az önfoglalkoztatókra, vagyis a szabadúszókra, a kis és középvállalkozókra. Fontos garantálni az alapvető szociális juttatásokhoz való hozzáférést a legkiszolgáltatottabb csoportoknak is, önfoglalkoztatóknak, munkanélkülieknek, fogyatékkal élőknek, nyugdíjasoknak. Az általános szociális védelem közismerten az európai szociális modell alapja.

Rendszeresen kikerülik a társadalombiztosítási járulékok és adók kifizetését, aláássák a munkajogot és nehéz helyzetbe sodorják az önfoglalkoztatókat, akik a gazdasági válság következtében egyre többen vannak a munkaerőpiacon, és egyre több közöttük a gazdaságilag kiszolgáltatott.